Maar dit tweede punt is een heel belangrijk punt.

Kijk ernaar hoeveel last die oplevert en hoeveel geld wij daarvoor nodig hebben. Dat zijn discussiepunten die echt kijk niet alleen naar Nederland, maar ook buiten Nederland in heel Europa zeer belangrijk zijn.

Zeker ook als woordvoerder voor de Habitatrichtlijn hebben wij daar mede vanuit de intergroep grote debatten over gehad met ministers uit heel Europa om hier meer mee te doen. Commissaris Vella weet als geen ander wat ik hiermee bedoel.